það skipti máli á samdráttarskeiði að standa vörð um tekjutilfærslunum að standa vörð um net velferðarkerfisins og til að setja þetta í rétt samhengi þá er það einu sinni þannig að þriðjungur einn þriðji af ríkisútgjöldunum liggur í tekjutilfærslunum lífeyristryggingarnar eru um fjörutíu milljarðar sjúkratryggingar tuttugu milljarðar félagsleg aðstoð um tíu milljarðar fæðingarorlof um sex milljarðar vegna búvöruframleiðslu tíu milljarðar afskriftir skattkrafna tíu milljarðar barnabætur tæplega tíu milljarðar vaxtabætur sjö milljarðar og ég gæti svo lengi haldið áfram að telja en það sem ég er að segja háttvirtir þingmenn grétar mar jónsson er það að þingheimur virðulegi forseti þarf að gera sér grein fyrir því á samdráttarskeiði þá verður þetta net velferðarkerfisins að vera til og við verðum að hlúa að því auðvitað má gott bæta og við höfum talað fyrir því háttvirtir þingmenn að standa vörð um velferðarkerfið hér á landi en það má kannski vera svo að þegar einhverjir kalli á það hvort sem hér er inni á alþingi eða úti í atvinnulífinu eða inni á heimilunum að það eigi að draga úr ríkisútgjöldum að menn vilji fara inn í tekjutilfærslurnar og það er þá gott að vita til þess að fyrrum jafnaðarmaðurinn háttvirti þingmenn grétar mar jónsson ætli að standa vörð um tekjutilfærslurnar